Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la crise économique à laquelle nous faisons face est la plus grave depuis celle des années 30. Même si cette crise a d'abord frappé les hommes, ce sont les femmes qui sont touchées le plus durement aujourd'hui.

À long terme, la crise marquera d'autant plus ses effets. Les pensions des femmes, qui sont déjà inférieures à celles des hommes, étant donné l'écart salarial qui persiste entre les salaires des hommes et ceux des femmes, seront encore diminuées. L'Europe doit absolument prévoir, dans ses plans de relance, de mettre l'égalité hommes femmes au cœur de toutes les politiques.